Want als dat niet gebeurt, zou twijfel kunnen ontstaan over de effectiviteit van deze specifieke maatregelen.

Maar toch heb ik nog vragen, vragen die overblijven. Bijvoorbeeld welke projecten zijn nu uiteindelijk na de aanpassing van de verordening voor honderd procent gefinancierd en wat was het effect op het concurrentievermogen van Griekenland? Daarover tast ik nog steeds, ook vandaag nog, in het duister. Ik denk dus dat het goed zou zijn als de Commissie toch nog met een verslag aan het Europees Parlement komt, over die effectiviteit van de maatregelen, in aanvulling op dit debat.